Het heeft wat moeite gekost, maar het is dan toch gelukt om de Noorse walvisjacht hier in het Europees Parlement te bespreken. En dat is hard nodig, want Noorwegen lapt al meer dan 30 jaar het internationale verbod op commerciële walvisvaart aan zijn laars.

Dat is een grote schande.

Omdat de meeste Noren allang geen walvisvlees meer eten, wordt een deel van het walvisvlees gebruikt als veevoer voor de dieren in de bontindustrie. De rest van het walvisvlees dat Noorwegen overhoudt aan haar barbaarse walvisjacht, wordt verscheept naar Japan via Europese havens.

Dat moet echt stoppen! We vragen de Europese Commissie om niet langer mee te werken aan het transport van illegaal gedode walvissen. Voorzitter, deze legal opinion laat zien dat de Europese Commissie de mogelijkheden heeft om het transport van walvisvlees via de Europese havens te stoppen, óók met Cites papieren.